Este nevoie de forță de muncă tânără pentru a susține sistemul de pensii, într o Uniune care îmbătrânește. Conform celor mai recente date ale ANOFM, în România, peste o sută de mii de persoane, cu vârste sub 30 de ani, nu au în prezent un loc de muncă.

De aceea, orice formă de finanțare și sprijinire a tinerilor antreprenori este binevenită. Totuși, Comisia trebuie să clarifice dacă intenționează să reducă din sumele alocate țărilor cu rate mici de absorbție. Consider că, dimpotrivă, tocmai aceste state trebuie sprijinite cel mai mult pentru a și spori capacitatea de a folosi fondurile europene.

Solicit totodată Comisiei să prezinte un plan de acțiune pentru utilizarea celor 22 de miliarde de euro din Fondul social european în programe de ucenicie și formare.